Hvala lepa za vaše, moram reči, pričakovano vprašanje, glede na vse, kar se dogaja zdaj v javnosti. Torej, Res je, ni bilo prevedeno, ker tudi ni predvidena ratifikacija v državnem zboru, vendar samo vseeno naročil prevod, in prevod bo na voljo. Kar pa se dogaja v javnosti, je pa seveda ena velika politizacija tega dogovora. In tudi tiste države, ki so zdaj rekle, da ne bodo zraven, kot zadnja tudi Estonija, pa vem iz prve roke, zakaj je tako, ker sem sedel s premierjem. Pač v v estonski vladi so trije partnerji, ena stranka je precej desno orientirana, in imajo pač dogovor, da vse sklepe sprejemajo s konsenzom. In ker temu ni bilo tako, pač, Estonija odstopa. Prav tako trdim, odgovorno kakor tukaj stojim, da vse države, ki odstopajo od tega sporazuma, ki se ga, mimogrede, meša z enim drugim sporazumom, ki ga je sprejela Evropska unija, pa je slučajno pač oboje v Marakešu. Odgovorno trdim, da vse te države to izvajajo zaradi notranjepolitičnih vzgibov. Zdaj glede na to, da je bilo najprej rečeno, da tudi Hrvaška tega ne bo podprla, je rekla predsednica republike tako, zdaj pa vidimo, da bo tudi Hrvaška podprla. Tudi države, ki imajo težave z migracijami in celo večje kot mi, recimo, Španija, ne razmišljajo o tem, da ne bi bile zraven pri, pri tej deklaraciji. Pojavlja se pa tudi ogromno enega mešanja megle, ker v Marakešu se pač ne bo glasovalo, ampak je že sama prisotnost tam, dovolj, in to je neka aklamacija, sprejemalo se bo pa to na generalni skupščini, Združenih narodov. In kot sem rekel, vse te države, ki izstopajo, izstopajo iz notranjepolitičnih vzgibov. So pa nekatere članice Evropske unije tudi zelo nezadovoljne z avstrijskim ravnanjem recimo, ker Avstrija bo gostila vrh Evropa-Afrika, kjer je cilj se povezati z afriškimi državami in jim pomagati pri njihovih prizadevanjih, da bi se tam razmere uredile in da migracije sploh ne bi bile potrebne, ker vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tukaj politiziramo na veliko in tudi izkrivljamo dejstva. Potrebno je povedati, kot sem rekel že večkrat, da ta sporazum nikakor ni zavezujoč, kar trdite ali pa ste trdili. Potem tudi, recimo, ste trdili, da bo s podpisom tega, da nas bodo preplavili migranti, kar ni res, zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji, zagotovo ne. Je pa ta deklaracija neki začetek skupnega reševanja, tako kot rešujemo tudi, podnebne spremembe in druge zadeve. Ker če bo vsaka država to reševala po svoje in se zapirala znotraj svojih meja in potem samo, vsaka rekla: "To se nas ne tiče,", potem pač ne bomo prišli daleč. In s s tem ima tudi Evropska unija danes težave, ker se zadeve neenotno rešuje. Pravite, da bodo tudi mednarodni pritiski. Če se ne motim, je ravno gospod Orbán rekel, da naše drugačno stališče do reševanja migracij ne bo pokvarilo nobenih naših odnosov. Tako da, moram povedati, da če želi Slovenija biti v skupini držav, ki odgovorno rešujejo migracije, ki se odgovorno ki si odgovorno prizadevajo za to, da bi vendarle prišlo do skupnega reševanja problemov, potem moramo biti zraven. Je pa res, da ne izenačuje ta sporazum ilegalnih migracij in legalnih migracij, to je pa zavajanje. Ilegalne migracije so problem, zagotovo, in jih tudi Slovenija ne podpira. Imamo imamo, veliko prehodov ilegalnih prehodov meje, vendar policija obvladuje situacijo, policija je, vsak dan nas seznanja s svojimi ravnanji in situacija je ta hip pod kontrolo. In zaradi migracij oziroma Zaradi te marakeške tako imenovane deklaracije ne bo, kot sem rekel, enega migranta manj ali več, je pa to gesta Slovenije, da smo pripravljeni odgovorno kot neka skupnost reševati te probleme.